Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio l'onorevole Spinelli e i colleghi relatori ombra per la collaborazione sulla relazione che, credo, si può dire che bilancia il rispetto della libertà di stampa e di espressione con le esigenze di sicurezza derivanti principalmente dalla diffusione di materiale illecito online. La brutale uccisione dei giornalisti investigativi Ján Kuciak e della sua compagna, e prima ancora di Daphne Caruana Galizia, è un attacco grave che lede non solo la libertà di stampa ma anche quei diritti acquisiti di libertà di espressione e di democrazia che l'Unione ha sempre tutelato e difeso. È quindi necessaria l'istituzione di un quadro normativo europeo a tutela degli informatori e dei giornalisti di inchiesta e, da parte degli Stati, la creazione di organi indipendenti incaricati della tutela dei giornalisti e del monitoraggio dei casi di violenza e intimidazione ai loro danni. Se Internet ha amplificato la libertà di espressione, ha però dato spazio a nuovi pericoli, fra i quali il cyberbullismo, la propaganda terrorista o la diffusione di fake news di cui ha parlato la relatrice. La fondatezza dell'informazione è un valore che le società occidentali hanno acquisito nel tempo e che abbiamo il dovere di difendere.